Señor presidente, comisario King, comisario Avramopoulos, les garantizo todo el apoyo, como socialista español y europeo, a cualquier iniciativa —en particular a este Reglamento— que garantice ser más eficaces contra el terrorismo y contra el crimen transnacional a través de las tecnologías de la información.

Pues en hacer posible que se pongan en común todas las bases de datos de control de fronteras el Sistema de Información de Visados, el Sistema de Información de Schengen, Eurodac, pero también las nuevas tecnologías aplicadas al ETIAS, al Sistema de Entradas y Salidas e incluso al intercambio de información sobre antecedentes penales, que llamamos ECRIS. Pero los socialistas hemos puesto el acento en garantizar que esto sea compatible, en primer lugar, con tres cautelas. La primera, que no sea conducente a un equívoco entre inmigración y amenaza terrorista, porque no son la misma cosa. La segunda, que se garantice el cumplimiento estricto del Reglamento europeo de protección de datos, del Derecho europeo que protege la confidencialidad de los datos personales.